Internationale organisaties geraken er niet bij en ook wanneer ze willen vluchten, geraken ze niet weg.

Maar belangrijker is natuurlijk dat er daden komen, dat de mensen beschermd worden.